Chciałam zaapelować do przewodniczącego Parlamentu Europejskiego i do wszystkich grup politycznych, abyśmy nie głosowali nad pakietem mobilności w tej kadencji Parlamentu.

To, co dzieje się w Parlamencie Europejskim, urąga powadze.

To jest niegodne.